nýlega var lögð fram skýrsla byggðastofnunar og hagfræðistofnunar háskóla íslands um hagvöxt landshluta nítján hundruð níutíu og átta og tvö þúsund og fjögur þar komu fram tölulegar staðreyndir sem eru íbúum vestfjarða og norðurlands vestra mikið áhyggjuefni og hlýtur að vekja stjórnvöld af þyrnirósarsvefni um stöðu atvinnu og byggðamála þessara svæða á vestfjörðum var dauft yfir atvinnulífinu á þessu tímabili

fjórðung á vestfjörðum og samdráttur er einnig í vinnslu árið tvö þúsund og eina rétta veiðar heldur úr kútnum en veiðar og vinnsla dragast saman aftur árin tvö þúsund og tvö og tvö þúsund og þrjú svipaða sögu er að segja um norðurland vestra í fjögur ár af sex dregst framleiðslan saman og fiskvinnsla einnig hagvöxtur í þessum landshlutum var því enginn og neikvæður um sex komma sex prósent en á sama tíma var hagvöxtur á höfuðborgarsvæðinu þrjátíu og níu prósent nýskráning hlutafélaga og einkahlutafélaga hefur dregist saman í þessum landshlutum þessar staðreyndir vekja ótta íbúa þessara landshluta um áframhaldandi þróun í sömu átt ef ekki verður brugðist við af fullum þunga af hálfu stjórnvalda fjölgun íbúa mun halda áfram að verða það sem hagvöxtur er og þensla á íbúum að sama skapi að fækka þar sem hagvöxtur er neikvæður íbúar þessara landsvæða halda eflaust áfram að flytja þangað sem tekjumöguleikarnir eru meiri og hagvöxtur mikill eins og á höfuðborgarsvæðinu þær miklu stóriðjuframkvæmdir á austurlandi og þensla sem fylgt hefur í kjölfarið og valdið verðbólgu og háu vaxtastigi bitnar mjög á þessum landshlutum þar sem ekki er hægt að mæta skuldaaukningu heimila og verðlagshækkunum með hærri markaðslaunum því þau eru ekki til staðar í neikvæðum hagvexti einnig hefur sjávarútvegurinn liðið fyrir stóriðjustefnu stjórnvalda miklar vonir eru því bundnar við vaxtarsamning vestfjarða og framkvæmd hans ég vil því bera upp eftirfarandi fyrirspurn í þrem liðum til hæstvirts iðnaðarráðherra fyrstu hvað líður framkvæmd einstakra þátta í vaxtarsamningi vestfjarða og liggja fyrir upplýsingar um hvaða árangri samningurinn hefur skilað frá upphafi annar hve miklir fjármunir hafa verið veittir til einstakra verkefna sem tilheyra samningnum og til samningsins í heild þriðji hefur ríkisstjórnin áform um að bregðast við þeim neikvæða hagvexti sem verið hefur á vestfjörðum og norðurlandi vestra að undanförnu og upplýst hefur verið um og þá hvernig